à une chose. Vous faites preuve d'un fédéralisme ambitieux sur la question de l'union bancaire.

Nous voudrions voir le même enthousiasme et la même audace sur le plan du fédéralisme fiscal.

Nous voulons voir la même chose en termes d'harmonisation ou de convergence fiscale. Vous avez pris une initiative sur la question de la taxe sur les transactions financières, c'est très bien. Il faut que les multinationales de tous les secteurs, y compris, bien sûr, le secteur financier, se mettent à payer les impôts qu'elles doivent payer. Pour cela, il nous faut une harmonisation de l'impôt des sociétés en Europe. On vous attend sur ce terrain là aussi.